Ja, es ist richtig, es handelt sich um eine Frage von Leben und Tod.

In den Ländern Europas existieren völlig unterschiedliche Systeme für die Organtransplantation und dafür, wie man seinen Konsens oder Dissens erklärt, ob die eigenen Organe verwendet werden dürfen, bzw.

Denn wenn so viele Menschen auf Transplantationen warten, dann muss uns das auch ein Signal sein, nicht nur mehr Möglichkeiten und Zugänglichkeit zu schaffen, sondern eben auch Qualität, Sicherheit und Zugänglichkeit zu garantieren.